Madame la Présidente, chers collègues, je vous pose la question qui est aujourd'hui le commissaire européen en charge de la sidérurgie?

Au contraire, la relance verte est la seule manière de redynamiser une vraie industrie l'éolien, le rail, c'est par là que vous allez relancer l'industrie de l'acier.

Troisièmement, je pense que nous devons travailler à protéger notre technologie innovante au moyen de droits de douane extérieurs environnementaux et sociaux.